Domnule președinte, doresc să îmi exprim regretul și revolta că românii și bulgarii sunt țintele unei campanii agresive de denigrare. Este clară miza electorală, în perspectiva alegerilor europarlamentare și, cum e în cazul Marii Britanii, a viitoarelor alegeri naționale. Dincolo de discursul xenofob, doresc să remarc faptul că migrația românilor în țările membre confirmă faptul că libera circulație este un pilon al Uniunii Europene, atât ca drept esențial al cetățenilor, cât și ca realitate economică. Nouă din zece români care trăiesc în Germania lucrează legal și contribuie la sistemul social.

De aceea, domnule președinte, cred că este datoria tuturor forțelor democratice și proeuropene să combată încercarea incorectă de transformare a românilor în vinovați de serviciu pentru incapacitatea unor guverne naționale de a oferi soluții anticriză viabile.